Hvala lepa, spoštovani tovariš predsednik! Spoštovani poslanke in poslanci, Zasavčanke in Zasavčani! V Zasavju so stoletja rudarjenja in težke industrije za seboj pustile sicer ponosno in, pokončno kulturno dediščino delavstva in razrednega boja, a so za seboj pustile tudi okoljsko opustošenje. In kot da to že samo po sebi ni dovolj dramatično, je za izčrpavanjem surovin in ljudi večino časa stala močna in neizprosna roka kapitala, ki je poskrbela, da regija ni bila izčrpana samo okoljsko, ampak tudi in še bolj učinkovito, socialno. Zasavje je od časa norih privatizacij podjetij od osamosvojitve naprej vedno končalo na dnu s statistiko kakovosti življenja, bivanja in zaposlovanja. Zakon o katerem odločamo danes, ponuja dve rešitvi. Družbi omogoča likvidacijo v skladu s pravnoformalnimi predpisi zaen na eni strani in na drugi strani, kar v luči okoljskih in socialnih izzivov igra bistveno bolj pomembno vlogo, degradirani regiji ponuja priložnost za prenovo. Zakon predvideva spremembo namembnosti infrastrukture, ki jo je družba v preteklosti uporabljala v svoj prvotni namen ali pa jo je souporabljala z lokalno skupnostjo. Prenos infrastrukture na lokalno skupnost in sprememba njene namembnosti v kulturne, umetniške, kmetijske, turistične, gospodarske in druge, namene, druge dejavnosti, bo služil kot nov zagon za regijo in priložnost za umestitev mnogih že danes uspešnih pobud v prostor ter za zadružno in druge napredne oblike družbenega povezovanja. Pomembna točka zakona, ki ga potrjujemo danes, je odgovornost družbe RTH za izvajanje okoljevarstvenega nadzora na degradiranih površinah do likvidacije družbe. Okoljski problem ostaja in s sprejetjem tega zakona ne bo izginil. Degradirane in gosto poseljene površine za Trboveljčane in Hrastničane niso niti zdrave niti varne, z njimi je treba upravljati vestno, strokovno, v skladu z najvišjimi standardi in z jasnim ciljem zagotavljanja varnosti in zdravja prebivalk in prebivalcev. Česar pa zakon ne opredeljuje, je okoljevarstveni nadzor na degradiranih površinah po njegovem preteku. Za izčrpane ter za zdravje in bivanje nevarna dele obeh mest bo moralo poskrbeti pristojno ministrstvo, nad čemer bomo v Levici budno bdeli. Potrditev zakona bo poslala pomembno sporočilo socialno in okoljsko obubožani regiji. Če jo je že kapital neusmiljeno pribijal na križ leta in leta, vsaj država ne bo metala polen pod noge, ko se bo regija sama pobirala s tal, da ne bo vedno obsojena na hlapčevsko tlako do onemoglosti. Kot rečeno, v Levici bomo zakon podprli, a vztrajali pri doslednem okoljevarstvenem nadzoru na degradiranih območjih in smiselni spremembi namembnosti rudniške infrastrukture, da bo ta služila blaginji revirskega delavca, upokojenca, prekarca in mladine. Srečno.